leurs droits, à les faire respecter, à les mettre en œuvre. Nous le faisons déjà avec le portail L'Europe est à vous, qui sert de manuel des droits européens, et l'idée de cette charte que vous avez annoncée pourrait fournir à un public beaucoup plus large les informations sur ces droits et sur leur mise en œuvre.

PME. Je la soutiendrai d'autant plus qu'avec d'autres idées, elles rapprocheront ce que nous faisons ici, ensemble, au Parlement, avec la Commission et le Conseil, des citoyens, des entreprises et du terrain.